Trump sta evidentemente utilizzando i dazi per creare consenso elettorale in vista delle prossime presidenziali. Nei prossimi mesi arriverà un'analoga sentenza OMC sui sussidi americani erogati alla Boeing, che ci permetterà di imporre dazi a nostra volta. In questo scenario dobbiamo essere capaci di mettere a freno questa guerra commerciale. Da questo braccio di ferro non uscirà alcun vincitore. I benefici temporanei sono solo un'illusione, le due economie ne soffriranno in modo significativo. La via da percorrere sta nella ricerca di un dialogo politico. Nel frattempo dobbiamo sostenere i settori colpiti dai dazi americani, in modo particolare quelli del settore agroalimentare, ed evitare che vengano penalizzati quei paesi europei non coinvolti nei sussidi al consorzio Airbus.